Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cerca del 45 al 55 de las mujeres europeas han sufrido acoso en algún momento de su vida. Les voy a decir unas frases que seguro que les resultan familiares Era un secreto a voces, le gustaba provocar, pero, ¿te has dado cuenta de cómo vestía?.

frases son cómplices y pretenden quitar importancia a unas conductas que tienen su origen en una sociedad desigual, donde una parte considera y establece relaciones de poder sobre otra. De ahí nace el acoso sexual. Y, por desgracia, esta realidad no se escapa de ningún lugar ni espacio, ni siquiera de las instituciones públicas, ni siquiera de este Parlamento.

o por el contrario, podemos dar visibilidad a esta situación e intentar poner soluciones encima de la mesa. Hoy el propio Parlamento tiene instrumentos para responder a este tipo de situaciones, pero es evidente que no están funcionando, y por eso pedimos en la Resolución que los reforcemos, con asesoramiento externo, para evaluar de qué manera puede mejorar y resultar realmente útil a las víctimas.

Que no tengan miedo a perder sus puestos de trabajo. Que dejen de sentir culpa por algo de lo que solo es responsable quien acosa y quien agrede. Por ello, pongamos en marcha los instrumentos necesarios para resolver estas situaciones, para que la sombra de duda no aceche sobre todos, sino que recaiga única y exclusivamente sobre los acosadores. Ni un ataque más a la dignidad de las mujeres. Ni un silencio cómplice. Ni un mirar hacia otro lado.